Mimovládne organizácie predložili sťažnosť týkajúcu sa vytvorenia nezákonnej a utajovanej databázy na uchovávanie osobných údajov v súvislosti s rasovým a etnickým pôvodom a oznámili, že sa odvolajú na príslušné orgány.

Minister pre prisťahovalectvo predtým tiež oznámil, že biometrické údaje vyhostených Rómov sa majú uchovávať v databáze OSCAR a v novej databáze, ktorá sa vytvára. Uvádza sa, že aj Holandsko a iné krajiny Európskej únie registrujú údaje o etnickom a rasovom pôvode. V súvislosti s tým Rada prerokúva návrh záverov týkajúcich sa mobilných kriminálnych skupín veľmi rozporuplným spôsobom a bez toho, aby o tejto iniciatíve informovala Európsky parlament. Chcem sa Vás teda, vážená pani komisárka, opýtať čo urobí Komisia so zreteľom na dôkazy o existencii databázy MINS vo Francúzsku na overenie takýchto informácií? Ak Komisia zistí, že databáza porušuje zásadu nediskriminácie, aké opatrenia prijme na nápravu situácie? Či zváži Komisia zahájenie postupu voči členským štátom v súvislosti s porušovaním právnych predpisov a so zreteľom na nedávny vývoj v iných členských štátoch, pokiaľ ide o vytváranie alebo existenciu databáz súvisiacich s rasovým alebo etnickým pôvodom? Začne Komisia vyšetrovanie s cieľom získať informácie o takýchto databázach a preverí, či sú zákonné v súlade so zásadou nediskriminácie?